Mindnyájan tisztában vagyunk azzal, hogy a kialakult gazdasági válság körülményei között a foglalkoztatáspolitikai és a lisszaboni célkitűzések jelentősége megnőtt, ezért nekünk, európai jogalkotóknak és döntéshozóknak azon kell fáradoznunk, hogy a foglalkoztatáspolitikai iránymutatások gyakorlatba való átültetését minél hatékonyabbá és eredményesebbé tegyük. Amint az a foglalkoztatási bizottság szavazási eredménye is mutatja, a pártok között teljes egyetértés uralkodik a tekintetben, hogy a 2008 és 2010 közötti időszakra vonatkozó foglalkoztatáspolitikai iránymutatások az elérendő céloknak megfelelő, ugyanakkor kellően rugalmas keretrendszert jelentenek. E kereteken belül a tagállamok feladata az, hogy a sajátos helyzetükhöz illeszkedő súlypontokat meghatározzák, és valódi tartalommal töltsék meg az egyes iránymutatásokat. A keretrendszer tehát jó eszköz, melynek megalkotása a mi közös európai sikerünk. A tagállamok feladata pedig az, hogy ezt a kitűnő eszközt valóban alkalmazzák is a gyakorlatban. Tehát két előfeltétele van a sikernek a helyes célok kitűzése, majd ezt követően a célkitűzésekhez illeszkedő politika gyakorlati megvalósítása. Az első előfeltétel vehetjük úgy már teljesült, ezért megítélésem szerint a következő időszakban arra kell a figyelmünket összpontosítani, hogy a foglalkoztatáspolitikai iránymutatások tagállami szinten történő tartalmi feltöltését, alkalmazását nyomon kövessük. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt a tényt, hogy a tagállamok eltérő államháztartási helyzete, adóssági mutatói országonként eltérő mozgásteret biztosítanak a foglalkoztatási és humánerőforrás területekre való beruházás mértékét tekintve. Abban azonban egységesnek kell lennünk, hogy minden tagállam lehetőségeihez mérten növelje a foglalkoztatáshoz közvetlenül kapcsolódó beruházások szintjét. Látni kell, hogy a tagállamok által elindított gazdaságélénkítési csomagok sikere és az uniós célkitűzések elérése egymással szoros összefüggésben áll. Ez indokolja, hogy a gazdaságpolitika területén az eddiginél nagyobb mértékben kell összehangolni elképzeléseinket, és ennek a fényében a politikai csoportok közötti egyetértésben bízva, kérem, hogy támogassuk az Anderson jelentést, fogadjuk el a szavazáskor.